Deficitul de forță de muncă din Europa de Vest și populația îmbătrânită este, dacă vreți, compensată de forța de muncă din estul Europei, oameni care sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care parcurg mii de kilometri ca să vină să lucreze, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, în țările din Vest. Sunt munci pe care cetățenii spanioli, italieni, francezi nu vor să le facă și sunt făcute de acești lucrători practic, probleme din Europa de Vest sunt rezolvate de lucrătorii care vin din țările din estul Europei. Este greu de înțeles, însă, atitudinea Comisiei, pentru că aceste probleme ar trebui reglementate și drepturile acestor lucrători ar trebui respectate. Nu este foarte clar pentru nimeni acum, ce se întâmplă, de exemplu, cu contribuțiile sociale ale celor care muncesc în Spania sau Italia, după ce aceștia se întorc în țara de origine.